Elnök Úr, hogyan lehetséges a következő helyzet? Koszovóban van egy őshonos, tehát ott született százötvenezres szerb közösség. Ennek a közösségnek az Európai Unió és persze a szerb anyaország kipréselt, kikövetelt egy régi értelemben vett területi autonómiát, teljes körű, tényleges autonómiát. Az előbb tárgyalt Szerbiában van egy háromszázezres, vagy közel háromszázezres őshonos magyar közösség, akiknek nincsen területi autonómiájuk, nincs teljes körű és tényleges autonómiájuk. A kérdésemben persze benne van a válasz, amit úgysem szoktam soha megkapni, mert ez nem szokás itt, ebben a Parlamentben, de azért kérdezem Lunacek asszonyt, és kérdezem a Bizottságot. Benne van a válasz ott az anyaország és itt most nem pártkérdésekről beszélek az anyaország kiharcolta, kikövetelte és az Európai Unió is kikövetelte.